Quería referirme a las dos intervenciones que me han parecido que mostraban reticencias u oposición a esa firma, entendiendo que o era peligrosa para las competencias de la Unión, como es el caso del señor Ziobro, o que era innecesaria, como es el caso de la señora Morvai. Quisiera referirme a los dos y contestar a los dos en concreto. En cuanto al argumento del señor Ziobro, no hay ningún problema en cuanto a que el Tribunal de Estrasburgo pueda inmiscuirse en competencias de la Unión.

claro que no cambia por ello las competencias ni las atribuciones de las instituciones de la Unión. No hay ningún problema. Y, además, incluso uno de los temas que se están tratando en el grupo de trabajo a ese respecto es, junto a la cuestión del mecanismo llamado del codemandado —es decir, la unión de Unión Europea más Estado miembro—, cuando haya un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo que vaya contra ese Estado, el tema, precisamente, del agotamiento de los recursos, previamente, ante el Tribunal de Luxemburgo antes de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿para qué necesito que la Unión Europea firme? Creo que es bastante claro la Unión Europea tiene competencias que no tienen los Estados miembros.

Por otra parte, la historia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de su jurisprudencia ha sido altamente positiva para los derechos de las personas en Europa.

Luego ha ido completándose con algunos protocolos. Es antiguo y, sin embargo, ha habido una jurisprudencia riquísima que ha transformado la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, de los Tribunales Supremos de los Estados miembros, y ha constituido una suerte de doctrina común que es la que en el fondo se trata de establecer para el futuro en la interpretación de los derechos fundamentales entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo.

Y además, nos parece que va a proteger no solo a los ciudadanos de los países miembros, sino también a los ciudadanos que vienen de fuera de la Unión Europea y que tienen un estatuto de extranjería, porque el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos protege a cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro, en su caso, en el futuro, bajo la jurisdicción a la que afecte alguna de las decisiones que tome la Unión Europea.